Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che, come ogni volta nella procedura del semestre, ci sia una relazione inaccettabile, che vede un compromesso principale preso tra socialisti e popolari dall'inizio di questa legislatura nei confronti di una politica dell'austerità fallimentare, che viene esaltata come meritevole dai dati positivi che ci sono in questi momenti, quando è palese che i dati sono positivi per un andamento macroeconomico positivo in seguito alle politiche monetarie espansive portate avanti da tutte le banche centrali. L'esaltazione delle riforme all'interno di queste relazioni è scandalosa, proprio perché le riforme che sono state portate avanti sono volte verso la svalutazione salariale. Non è questo il modo di bilanciare quegli squilibri, come il surplus tedesco, che stanno fagocitando la domanda interna dell'eurozona e soprattutto dei paesi del Sud.